í athugasemdum sem fylgdu þessu frumvarpi segir helstu breytingar sem frumvarpið felur í sér eru að skýrar er kveðið á um stjórnsýsluhluta laganna í núgildandi lögum þykir skorta ítarlegri ákvæði um réttindi og skyldur leyfishafa sem og leyfisveitanda með frumvarpinu er stefnt að því að eyða allri hugsanlegri óvissu um réttindi og skyldur aðila í frumvarpinu eru ekki lagðar til breytingar á eignarrétti kolvetnisauðlinda sem áfram eru og munu vera í eigu íslenska ríkisins samanber fyrstu málsgrein fyrstu grein laga númer sjötíu og þrjú nítján hundruð níutíu um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins samkvæmt lögum númer þrettán tvö þúsund og eitt er iðnaðarráðherra í samræmi við eignarrétt íslenska ríkisins leyfisveitandi vegna leitar rannsókna og vinnslu kolvetnis hins vegar er lagt til að heimilt verði að semja um að handhafi vinnsluleyfis verði eigandi þess kolvetnis sem hann framleiðir þessi tillaga er í annarri grein frumvarpsins og það sem í henni felst virðist vera aðalástæðan fyrir því að frumvarpið er flutt með þeirri aðferð sem þarna er lögð til breytist sú ótvíræða þjóðareign sem er á kolvetni í séreign við vinnsluna og eigandinn íslenska þjóðin tekur í raun alla áhættu af mismunandi rekstri þeirra fyrirtækja sem vinna kolvetni þessi aðferð þarfnast gaumgæfilegrar athugunar fulltrúar samfylkingarinnar gerðu tilraunir til þess í nefndarstarfinu að kalla fram upplýsingar um hvernig gjaldtaka yrði þá í raun ákveðin og settu fram þá skoðun að samræmis yrði að gæta á milli þessa frumvarps til laga um breytingar á lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu sem einnig er til meðferðar í nefndinni það er fimm hundruð fertugasta og önnur mál um þetta voru skiptar skoðanir og fulltrúar stjórnarflokkanna töldu ekki ástæðu til þess að samræma meðferð þessara auðlinda samfylkingin telur að við meðferð auðlinda í þjóðareign eigi að gilda leiðsögn auðlindanefndar frá árinu tvö þúsund en í þeirri leiðsögn byggði sú nefnd sem samdi fyrrnefnt mál númer fimm hundruð fjörutíu og tvö vandséð er að sú leið sem er opnuð með annarri grein frumvarpsins með samningum um skattgreiðslur samræmist stefnumörkun auðlindanefndar frá árinu tvö þúsund til þess að endanlega sé hægt að kveða upp úr með það þyrftu að liggja fyrir útfærðar tillögur um þessa aðferð slíku var ekki til að dreifa gjaldtaka vegna væntanlegrar nýtingar er á forræði fjármálaráðuneytisins á vegum þess er nú vinnuhópur að skoða leiðir til gjaldtöku það er ekki hægt að bera saman þau úrræði í þessu efni sem fram koma í fimm hundruð fertugasta og öðru máli við reglur sem ekki hafa verið settar þá eru í fimmtu grein frumvarpsins allt of víðtækar heimildir til orkustofnunar til þess að úthluta svæðum til rannsókna og vinnslu kolvetnis án auglýsinga gríðarleg verðmæti geta legið í auðlindum undir hafsbotni og á honum rétturinn til þess að rannsaka þau og nýta getur verið afar mikils virði alþingi verður því að gæta mikillar varúðar við framsals valds til ráðstöfunar slíkra verðmæta annar minni hluti leggur því til að frumvarpinu verði vísað frá undir þetta rita helgi hjörvar jóhann ársælsson og katrín júlíusdóttir